Byłem pytany w Szczecinie i Świnoujściu zarówno przez armatorów, jak i przez przedstawicieli portów to cóż nowego nam zafundujecie?

Tak, chcemy chronić, ale za to będzie mniejszy wysiłek biurokratyczny.